virðulegi forseti það verður ekki sagt að það blási hlýir vindar um sjávarbyggðir landsins um þessar mundir ofan á stöðugan samdrátt í þorskveiðum á undanförnum tveimur áratugum er nú gripið til þess óheillaráðs að skerða þorskveiðiheimildir um þriðjung það er fyrirsjáanlegt hver sú þróun verður sem fylgir svo hörðum samdrætti og ég vil vísa til greinar sem núverandi hæstvirtan sjávarútvegsráðherra skrifaði á heimasíðu sína fyrir fimm árum um það efni af sama tilefni

þessum niðurskurði mundi fylgja því að einyrkjar sem eiga mjög veiðiheimildir sínar bundnar í þorski munu gefast upp og selja þær og sjávarbyggðirnar mundu verða fyrir áfalli í atvinnumálum vegna samþjöppunar sem af þessu leiðir svo ekki sé talað um áhrifin á erlenda markaðinn ég held að spurt sé hvað er til ráða jú svarið er augljóst það

fjórðungsins til að styrkja atvinnulífið sú auðlind sem sjávarbyggðir landsins eiga yfir að ráða eru

og það þarf því að huga að löggjöf um veiðiheimildirnar sem er kjarninn í því hvernig eigi að nýta þær hverjir megi gera það og hvenær um það snýst málið í gildandi lögum um stjórn fiskveiða hafa ekki enn verið sett í lög nein ákvæði sem beinlínis taka fram að heimilt sé að selja veiðiheimildir hvort heldur aflamark eða aflahlutdeild það eru engar reglur sem hafa verið settar um það efni hvernig þau viðskipti eigi að fara fram hvernig nýir aðilar eigi að geta nálgast veiðiheimildir eða þeir sem fyrir eru eiga að geta sóst eftir frekari veiðiheimildum það eru engar reglur það er engin löggjöf það er bara líú sem fær að móta löggjöfina um viðskiptin með veiðiheimildir þetta auðvitað ekki gengið virðulegi forseti frekar en menn sjái það allir í hendi sinni að það gengur ekki að viðskiptalífið eða bankarnir ákveði allar leikreglur á þeim markaði og alþingi kæmi þar hvergi nálægt með lagasetningu ég held því virðulegi forseti að það sé hægt að snúa þróuninni við í sjávarbyggðum landsins með því að setja skynsamlega löggjöf um viðskipti með aflamark og aflahlutdeild og hef því leyft mér að flytja á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og eina fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegsráðherra eftirfarandi með leyfi forseta telur ráðherra tímabært að sett verði almenn löggjöf um viðskipti með aflamark og aflahlutdeild þar sem meðal annars verði kveðið á um hlut ríkissjóðs úr þeim viðskiptum og ef svo er hvenær